Trebuie să insistăm pentru alinierea acestor țări la standardele Uniunii Europene, în ceea ce privește calitatea și siguranța alimentară, protecția mediului și calitatea vieții animalelor, în conformitate cu principiul reciprocității. Agricultorii europeni sunt obligați în aceste privințe să respecte cele mai înalte standarde din lume. Orice importuri trebuie să îndeplinească aceleași standarde înainte a ajunge pe mesele consumatorilor europeni. Așadar, comerț favorabil ambelor părți, da, condiții defavorabile pentru agricultorii noștri, nu.